Fenomén bezdomovstva dlhodobo ťaží civilizovanú a kultúrnu spoločnosť Európy. Pouličné bezdomovstvo je najviditeľnejšou a najextrémnejšou formou chudoby a sociálneho vylúčenia.

Sú to často osobné faktory, napríklad rozpad partnerského vzťahu, domáce násilie, smrť partnera, strata zamestnania, nelegálna migrácia, užívanie návykových látok, či úplná strata možnosti získania aspoň akého takého zárobku. Európska konsenzovaná konferencia o bezdomovstve z decembra uplynulého roka sa pokúsila hľadať odpoveď na otázku ako sa s týmto nepríjemným javom, frustrujúcim všetkých slušných ľudí, vysporiadať. Základným a prvým opatrením by mala byť prevencia znížením hrozby vysťahovania v prípadoch osobných problémov na minimum. Ďalším dôležitým opatrením by malo byť zabezpečenie prístupu k dočasnému krízovému ubytovaniu na čas prekonania krátkodobých problémov. Následne po prekonaní najhorších problémov by malo byť umožnené postihnutým dopracovať sa najlepšie vlastnou aktivitou k lacnému, jednoduchému, ale stabilnému ubytovaniu. Isteže popri ubytovaní bezdomovcov bude potrebné počítať pre nich aj s inou pomocou.